Ja mam takie pytanie do tych kolegów, którzy mają wątpliwości czy my możemy zmieniać zawartość pyłku w miodzie?

Wszyscy będą się śmiali, nawet mieszkańcy powiedzą, że widocznie mamy za dużo czasu i naprawdę powinniśmy się skupić na rzeczach ważniejszych.